nefndin hefur fjallað um málið og fengið marga gesti á sinn fund og fjölmargar umsagnir með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á framkvæmd samgönguáætlunar í fyrsta lagi er ætlunin að gera skýrara að samgönguáætlun er í raun ein áætlun til tólf ára og að hver fjögurra ára áætlun er nánari sundurliðun á viðkomandi tímabili innan hennar í öðru lagi er lagt til að við upphaf vinnu samgönguráðs hafi ráðherra sett fram stefnumið sín og fjárhagsramma í þriðja lagi er gert ráð fyrir að heimilað verði að endurskoða samgönguáætlun oftar en á fjögurra ára fresti í fjórða lagi er leitast við að skapa skýrari ramma um samgönguáætlun og þau markmið sem unnið er að með henni í fimmta lagi gefst möguleiki á annars konar framsetningu samgönguáætlunar en með þeirri kaflaskiptingu sem nú er á fundum nefndarinnar kom fram að samgönguáætlun er rammaáætlun og að sé að binda hendur löggjafans þannig að alþingi sé óheimilt að samþykkja fjögurra ára áætlun án þess að tólf ára áætlun hafi verið samþykkt á alþingi þetta var nokkuð rætt í nefndinni og alger samstaða um að þarna væri verið að grípa í raun og veru fram fyrir hendur alþingis með óviðunandi hætti því leggur nefndin til breytingu á frumvarpinu í þá átt sem ég var að skýra þá ræddi nefndin á fundum sínum um samgönguáætlun en þar skal mörkuð stefna og markmið fyrir allar greinar samgangna næstu tólf árin nefndin taldi nauðsynlegt að taka til frekari athugunar heldur en greint var frá í frumvarpinu sérstaklega var talin þörf á því að gera almenningssamgöngum hærra og ákveðið var að leggja til að þær yrðu sérstaklega nefndar inni í

einnig taldi nefndin nauðsynlegt að gera umhverfismálum einnig hærra undir höfði og setti sambærilegt ákvæði þar að lútandi inn í frumvarpið ég vonast til þess að þessum breytingum verði vel tekið á hinu háa alþingi þá kom fram að litið er á samgöngugreinarnar sem eina heild og ekki er um að ræða kaflaskiptingu eftir einstökum greinum heldur eftir svæðum það telur nefndin og tek ég undir að það sé mjög til einföldunar og til bóta á vettvangi nefndarinnar var nokkuð rætt um samgönguráð eins og það liggur fyrir núna og í frumvarpinu er í sjálfu sér ekki gerð nein breytingu á því en nefndarmenn töldu samt sem áður að það sé tímabært að horft sé á skipan samgönguráðs það er þannig núna að menn hafa pínulítið sjálfkjörinn rétt til setu í ráðinu nefndin lagði ekki til sérstaka breytingu á því á þessu stigi málsins en fannst samt ástæða til að nefna það í nefndaráliti að samgönguráðuneytið og alþingi í raun og veru ef svo ber undir beiti sér fyrir því að endurskoðun fari fram á skipan ráðsins þannig að það endurspegli betur þá aðila sem hafa hagsmuna að gæta í þessu efni nefndin leggur sem sagt til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingu sem ég hef stuttlega gert grein fyrir og eru nánari upplýsingar um á þingskjali sjö hundruð sextíu og tvö undir nefndarálitið rita ólöf nordal framsögumaður karl fimmti matthíasson árni þór sigurðsson árni johnsen valgerður bjarnadóttir björk guðjónsdóttir ármann krónu ólafsson og guðjón arnar kristjánsson guðni ágústsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins